með síðari breytingum ásamt mér flytja þetta mál háttvirtir þingmenn grétar mar jónsson

að við leggjum til að þrátt fyrir núverandi lög um stjórn fiskveiða og önnur ákvæði þeirra laga

annars vegar og vélstjórnar hins vegar en eins og flestir vita er það svo að ef einn maður ætlar að stunda veiðar á bát þarf hann hvort tveggja að hafa atvinnuréttindi skipstjórnarmanns og til vélstjórnar ef þess er krafist vegna stærðar vélar viðkomandi báts þá leggjum við til að hann hafi heimild til að að stunda fiskveiðar á eigin bát með tveimur sjálfvirkum handfærarúllum á tímabilinu fyrsta apríl til fyrsta október ár hvert við leggjum til að þessi takmarkaða heimild sem við hér erum að leggja til verði bundin við að viðkomandi bátur megi eigi vera stærri en þrjátíu brúttórúmlestir að stærð og að hann uppfylli einnig öll skilyrði um svokallaða sjálfvirka tilkynningarskyldu það er það eftirlitskerfi sem við höfum komið upp hér á landi sjálfvirku eftirliti með skipum að sjálfsögðu skal báturinn hafa viðurkennt haffæri sem sagt vera tekinn út af skoðunarmönnum eða siglingastofnun ríkisins og fái til þess vottorð að hann sé fullkomlega haffær og hafi allan þann búnað til að bera sem gerð er krafa til við segjum að það megi á hverjum bát að hámarki vera tveir menn í áhöfn og að hámarksfjöldi svokallaðra sjálfvirkra handfærarúlla megi þá vera í mesta lagi fjórar rúllur á tvo menn við leggjum einnig til í þessum lagatexta að að fimm árum loknum verði skoðuð reynslan af þessum veiðum með tilliti til þess hvort setja eigi viðbótartakmarkanir umfram það sem við leggjum til hér í upphafi sem er mikil takmörkun í sjálfu sér viðbótartakmarkanir sem taki eingöngu þá til veiðisvæða bátanna eða fjölda veiðidaga sem við leggjum til hér í upphafi hæstvirtur forseti að sé takmarkaður við fyrsta apríl til fyrsta október ár hvert veiðar þessara báta séu ekki reiknaðar til núverandi aflamarkskerfis og hafi ekki áhrif á heildarúthlutun aflamarks til annarra fiskiskipa síðan er önnur grein um að þessi lög öðlist þegar gildi það fylgir örstutt greinargerð með þessu máli sem ég ætla að lesa hæstvirtur forseti það hefur löngum verið réttur íslendinga við sjávarsíðuna að fá að róa til fiskjar og útróðrajarðir voru líklegri til þess að brauðfæða fólkið og gefa tekjur en þær jarðir sem illa lágu við fiskislóð útróðraréttur var metinn sem verðmæti í jörðum og talinn til hlunninda í gömlum lögum var öllum tryggður veiðiréttur í fjörðum og flóum þannig orðað að rétt ættu menn til fiskveiði sinnar nema síldveiði sem öllum væri heimilt að stunda hvar sem væri landsmenn áttu þannig allir tryggan forgang til botnfiskveiða næst sínum byggðum með þessu frumvarpi verður þeim sem rétt hafa til þess að stjórna skipum veittur þessi veiðiréttur á nýjan leik segir í þessari stuttu greinargerð þessi gömlu lög sem við vitnum hér til í nútímamáli heita reyndar í lagasafnið íslenska lagaasfnsins það er kveðið á um rétt heimamanna til veiða í fjörðum og fyrstu grein þessara lag er eitthvað á þá leið að heimamenn eiga forgangsrétt til veiði í fjörðum sínum nema síldveiði sé sem segir einfaldlega það sem menn vissu og hafa lengi vitað að síldveiðin gekk í firði án neins skipulags eða neinnar þeirrar vitneskju sem menn gátu verið vissir um ekki einu sinni vissir um það að hún gengi á hverju ári eða að hún gengi á hverju ári í sama fjörð eða sama landshluta við höfum svo sem íslendingar á undanförnum árum verið að sjá þessa hegðun fyrir nokkrum árum sennilega um tveimur áratugum gekk íslenska síldin nánast eingöngu í firði austanlands austfirsku firðina síðan hefur hún verið að breyta göngum sínum reyndar kannski samfara breyttum sjávarhita hér við land og hefur nú undanfarin ár sést við vestfirði og út af breiðafirði

og fylla þann fjörð svo af síld að eigi varð vært þar öðrum fiskum ef svo má að orði komast og dóu þar þorskar í kvíum hvort sem það var vegna súrefnisskorts vegna hinnar miklu síldargengdar eða af öðrum orsökum nema hvort tveggja hafi verið þetta er nú saga síldarinnar og þess vegna var það tekið fram í fornum lögum að allir landsmenn hvar sem þeir byggju ættu forgangsrétt til síldveiðinnar þó að landsmenn sem við firðina byggju ættu forgangsrétt til fjarða veiði sinnar ég hef háttvirtir alþingismenn til að skoða íslenska lagasafnið að þessu leyti það er fróðlegt að sjá hversu

menn voru hér fyrir mörg hundruð árum um að setja reglur um að fjarðarbúar ættu rétt til fjarðarveiði sinni nema síldveiði sé það er kannski þessi staða sem uppi er í nútímaþjóðfélagi íslandi að nú eiga fjarðarmenn ekki lengur rétt til fjarðarveiði sinnar og eru settir á guð og gaddinn þegar svo vill til að þeir sem kvótaréttinn hafa fengið í sínar hendur ákveða að hætta starfsemi sinni og selja burtu þennan atvinnurétt sem öllum íslendingum var áður markaður sérstaklega í sínum fjörðum og áttu forgang til þar var engum ætlaður meiri réttur en öðrum heldur voru allir jafnir til þeirrar veiði í nútímalögum hefur mönnum verið fenginn sá forgangur að einn maður getur átt allan aflarétt í viðkomandi þorpi og allir aðrir mega standa á ströndinni og horfa þegar skipin eru seld í burtu ef aflarétturinn fer þetta er hin napurlega staðreynd íslenska fiskveiðistjórnarkerfisins og það er hægt að nefna mýmörg dæmi um það hvernig farið hefur fyrir byggðum sem hafa misst nánast allan sinn aflarétt því miður er hægt að telja margar það er hægt að telja raufarhöfn sem er búin að missa nánast allan sinn aflarétt kópasker og svo framvegis flateyri núna síðast á þessu ári bíldudal svo eitthvað af handahófi sé nefnt í þessu sambandi þetta er vandi byggðanna við erum hér að leggja til að þessi réttur verði mönnum opnaður aftur en þó því aðeins að þeir sjálfir eigi sinn eigin bát og að þeir sjálfir stundi veiðar á sínum eigin bát það er ekki lagt til hér í þessu frumvarpi að þetta verði framseljanlegur réttur eða tilheyri öðrum að aðrir geti gert bát út undir annan mann til þess að stunda þessar veiðar heldur skal eigandinn sjálfur nýta þennan rétt og heimildin er takmörkuð við hann sem þrengir auðvitað þetta ákvæði mikið frá því sem ella væri eða frá því sem var þegar öllum var heimilt að róa til fiskjar hversu margir sem á bát voru þetta gæti ein vegar orðið til þess hæstvirtur forseti að liðka verulega til varðandi þá stöðu sem komin er upp í hinum mörgu sjávarbyggðum að vísu nær þetta samt sem áður ekki nema til tímabilsins fyrsta apríl til fyrsta október en samt sem áður það mundi auðvelda ýmislegt og jafnvel auðvelda atvinnusókn margra frá þeim byggðum sem hvað lakast eru settar við væntum þess hæstvirtur forseti að þetta mál fái jákvæða umfjöllun í nefnd menn geta auðvitað skoðað það að setja þessu einhver stífari takmörk en hér eru sett upp en menn mega samt ekki gleyma því að skilyrðin eru afar þröng í fyrsta lagi þurfa menn að eiga bát í öðru lagi þarf hann að vera haffær uppfylla öll skilyrði og skyldur

og hann þarf að uppfylla öll ákvæði um íslenska sjálfvirka tilkynningarskyldu og öll þau önnur lög og reglugerðir ásamt björgunarbúnað og öryggisbúnaði í viðkomandi skip til þess að teljast haffært skip það er því langur vegur frá því að hér sé verið að færa mönnum einhverja sérstaka gjöf þeir þurfa hver sem þetta vill sér nýta þarf að leggja fram verulega fjármuni til að geta nýtt sér þennan takmarkaða rétt sem er þó einstaklingsbundinn og verður honum ekki að neinni féþúfu ef hann ekki hefur kraft og getu til þess að nýta sér þetta sjálfur hér eru því miklar takmarkanir settar á atvinnufrelsið sem áður var öllum fjarða búum leyft að nota og áttu forgang til en við gerum það auðvitað í ljósi þeirrar staðreyndar að hér eru í gildi lög um stjórn fiskveiði og við erum að leggja hér til rýmkun á þeim ákvæðum sem meðal annars geta hjálpað upp á þá stöðu sem komið hefur upp við mikinn niðurskurð á þorskkvótanum sem við reyndar teljum í frjálslynda flokknum að sé ástæðulaus svartsýni það sé algjörlega ástæðulaus svartsýni að fara svo hart í niðurskurðinn sem hefur verið ákveðið af sjávarútvegsráðherra og við höfum fært fyrir því rök í talsverðri umræðu sem hér varð fyrir einhverjum tveim vikum síðan um stjórn fiskveiða þegar við lögðum það til í þingsályktun að ársafli af þorski væri aukinn um fjörutíu þúsund tonn og færðum fyrir því ýmis málefnaleg rök til viðbótar við þessa skoðun okkar hefur landssamband smábátaeigenda haldið sitt þing nýverið og þeir lögðu til verulega aukinn þorskafla frá því sem nú er og reyndar fastan þorskafla til þriggja ára meðan væru yfirleitt að átta sig á því hvort nokkur sú vá væri fyrir dyrum sem spáð hefur verið og menn hafa óttast þeir færðu fyrir því rök í sínum málflutningi mjög málefnaleg rök og vel unnin upp úr skýrslum hafrannsóknastofnunar meðal annars um það að ástand okkar aðalfiskstofns þorsksins væri ekki með þeim afleita hætti sem hafrannsóknastofnun væri að spá fyrir um ég ætla ekki að fara að endurtaka öll þau rök sem ég fór hér yfir í þessari umræðu um daginn en bendi á að ein veigamestu rökin sem eru reyndar alltaf að telja inn þessa dagana eru þau að það er verið að skyndilokun veiðisvæðum vegna mikillar þorskgengd af smáfiski en hafrannsóknastofnun lagði til alla sína takmörkun meðal annars vegna þess að það væru svo afar lélegir þorskárgangar að vaxa upp á þessu ári stefnir hins vegar í það að það verði met í því að loka veiðisvæðum vegna smáþorsks ég hef náttúrlega haldið því fram eins og hver annar leikmaður að það sé eiginlega ekki nokkur leið að loka veiðisvæðum vegna mikils smáþorsks hæstvirtur forseti nema hann sé til í sjónum því að reglan er sú að menn miða við

en ekki vegna þess að hann sé ekki til eins og segir í skýrslu hafró þegar hafrannsóknastofnun heldur því fram að allir árgangar núna séu lélegir og undir hundrað og þrettán til hundrað og fimmtán milljónir nýliða þá hefði ekki átt að vera hægt að skyndilokun jafnmikið á þessu ári og reyndin er því að síðast þegar okkur tókst að skyndilokun á einu ári mest níutíu og sjö sinnum voru árgangarnir þrír sem þá voru að meðaltali í stofni með hundrað sjötíu milljónir þriggja ára nýliða

hins vegar þegar hvað minnst hefur verið að vaxa upp af þorski hafa skyndilokanir hvers árs farið einu sinni niður í átta og þá voru fiskimenn hræddir fiskimönnum stóð ekki á sama það ár þegar skyndilokanir voru aðeins átta vegna smáþorsks þá voru þeir smeykir um að nú væri lítið að vaxa upp einu sinni voru þær sextán einu sinn voru þær tuttugu og eitt þá fannst mönnum ekki mikið um uppvaxandi árganga en nánast öllum fiskimönnum sem maður hittir í dag finnst að ástandið sé öðruvísi að þessu leyti en hafrannsóknastofnun segir til um og skyndilokanirnar eru auðvitað að sýna það það er ekki hægt að loka á fisk samkvæmt þessari reglu nema handfjatla hann og telja hann hann kemur þá í veiðarfæri þetta vildi ég segja hæstvirtur forseti þetta mál hér er takmarkað við eitt veiðarfæri handfærin takmarkað við tvo menn mest í áhöfn takmarkað við eiganda skips takmarkað við tímabil fyrsta apríl til október takmarkað við alla þau atriði sem þarf til að skip sé haffært og megi gera það út þannig að takmörkunin í því er mikil ef við værum að bera saman atvinnuleyfi á leigubíl og smábáts mundi þetta sennilega jafngilda því að flestöllum leigubílstjórum væri skylt að aka á kádilják